Egyetértek azzal, hogy az általános érdekű szociális szolgáltatások ne legyenek korlátozó jellegűek és jövedelemtől és vagyoni helyzettől függetlenül legyen hozzáférhető minden polgár számára. Fontosnak tartom a helyi, regionális és nemzeti hatóságok szerepét az állampolgárok számára megfizethető szolgáltatások biztosításában. Egyetértek azzal, hogy az állami támogatásra vonatkozó szabályoknak szigorúan tiszteletben kell tartaniuk a szubszidiaritás elvét, és garantálniuk kell a szabad választás lehetőségét a helyi és regionális hatóságok számára, a közszolgáltatások szervezésének, finanszírozásának és ellátásának módját illetően. Az állami támogatásoknak ösztönözniük kellene a helyi vállalkozói szellemet, a helyi gazdaságot és segíteni kell a helyi munkahelyteremtést. Korszerűsíteni kell az infrastruktúrát, valamint hozzáférését korlátozás nélkül főleg azokban a régiókban, ahol legnagyobb a hiány ezen a területen. Biztosítani kell a jó minőségű szolgáltatásokat az erőforrások hatékony felhasználásával, minden polgár számára megfizethető áron.